Gospođo predsjednice, ovo je još jedan primjer gdje nam treba više Europe.

Naravno da kriminalci ne poznaju granice, naravno da sve ono čega smo danas svjesni, a to su borci i teroristi koji dolaze na naša područja, sve ono što vidimo kao cyber kriminal sve to ne poznaje granice.